Comme le disait précédemment mon collègue, prenons bien garde à ce que la logique des clubs G7 d'un côté, BRICS de l'autre n'aboutisse pas à la logique des blocs, logique qui prépare la guerre. Aucun des questions auxquelles le secrétaire général des Nations unies nous propose de réfléchir l'immigration, le développement durable, la santé, l'aide au développement ne peut trouver de réponse dans la logique des blocs. Rentrons dans une logique de coopération entre les nations et non de confrontation. Ce parlement a choisi un camp. Voyez comme il diabolise la Russie, plus que Kerry, plus que les États Unis.